Potvrdzujú to aj predchádzajúce nedostatky pri plnení kodanských kritérií. No zároveň je Turecko náš významný partner a chcela by som veriť, že toto partnerstvo založené na výhodnosti postupne prerastie na úprimné priateľstvo. Práve preto som rada, že aj napriek mnohým problémom, pretrváva intenzívny dialóg medzi EÚ a Tureckom a privítala by som, aby jeho intenzita ďalej rástla.